Si cela ne va pas, on réévaluera notre proposition dans quelques années, mais plutôt que de dire que cela ne marchera pas, je pense qu'il est plus que temps d'avancer et de solutionner ce problème.